Voorzitter, dank aan de rapporteurs dat we nu met elkaar eens even de balans kunnen opmaken van waar we staan en hoe we vooruit kunnen in de toekomst. Als ik met name even inzoem op landen als Griekenland en Cyprus, dan zie je dat de werkloosheid in die landen nog steeds enorm hoog is, dat hun staatsschuld sterk gestegen is overigens niet alleen in die landen, dat is gebeurd in vrijwel alle landen in de eurozone en dat bovendien in Cyprus en Griekenland de concurrentiekracht nog sterk achterblijft. We moeten stoppen met het beleid van nog meer geld pompen in die landen, hen nóg meer verplichtingen opleggen.